szélsőségesek és ezért ilyen bánásmódot érdemeltek? Hogyan ítéli meg az Ön kormányának a működését a szélsőségesség szempontjából, konkrétan erre az esetre vonatkoztatva?